Wir brauchen Regeln, die anwendbar sind und nicht ideologisch überladen. Es geht um Beachtung von Subsidiarität und Souveränitäten. Akzeptieren wir nationale und regionale Zuständigkeiten! Und jenen, die hier grundsätzlich gegen Schengen wettern, denen sage ich Denkt an die Arbeitnehmer! Obligatorische Grenzkontrollen verlängern Arbeitswege, fressen Zeit, gefährden die über Jahre gewachsenen Wirtschaftsräume. Auch darüber müssen wir bei Arbeitnehmermobilität reden.